Zabierając głos w tej debacie, chcę zwrócić uwagę na trzy kwestie.

przygotowanego przez polską posłankę Annę Fotygę, które właśnie było w dużej mierze poświęcone rosyjskiej propagandzie, i na jego konkluzje, które z pewnymi oporami, ale jednak są wprowadzane w życie. Po drugie, na powołanie instytucji StratComu zajmującej się badaniem technik dywersji, przeciwdziałaniem dezinformacji, prowadzeniem akcji edukacyjnych, przy czym wydaje się, że ta instytucja powinna być raczej wyłączona z unijnej służby zagranicznej. Powinna być po prostu samodzielną instytucją, samodzielną unijną agencją.